Es ist Ihr Verdienst, dass jetzt endlich alle Atomkraftwerke in der EU überprüft werden sollen. Aber wir müssen auch zugestehen, diese Stresstests bewegen sich auf ganz dünnem Eis.

Die Gefahr ist natürlich, dass das wie ein Schweizer Käse auch national unterschiedlich ausgelegt wird. Die einen wollen keine Flugzeugabstürze aufnehmen, die anderen öffnen nur einen Teil ihrer Anlagen für die Stresstests. Also, Sie müssen dafür sorgen, dass das auch wirklich umfassend stattfindet!

Genau das wird jetzt nicht geprüft.